Monsieur le Président, en décembre 2014, le Sénat américain a publié un rapport sur l'usage de la torture par la CIA. Ce rapport confirme les suspicions concernant l'implication de plusieurs États membres dans des programmes de détention illégale et le fait que l'usage de la torture a été toléré sur le sol européen de 2001 à

L'inaction des États membres et des institutions européennes, à cet égard, est inacceptable. Nous ne pouvons tolérer l'impunité face à de telles violations des droits de l'homme. Les enquêtes doivent se poursuivre. Que des groupes politiques au sein de cette Assemblée appellent à l'arrêt des travaux du Parlement européen sur ces atteintes multiples et terribles aux droits de l'homme et s'opposent à ce que toute la lumière soit faite sur ces pratiques illégales et la complicité de certains États membres est une honte. Les institutions européennes doivent s'assurer que l'opacité et les difficultés auxquelles les États font face dans le cadre de ces enquêtes soient levées. Tant que toute la vérité n'aura pas été établie, notre responsabilité est de faire en sorte que les enquêtes se poursuivent. Il en va de la crédibilité de nos institutions, notamment celle du Parlement européen, qui a, jusqu'ici, sauvé l'honneur de l'Union européenne. J'espère, chers collègues, que vous saurez lui faire tenir le cap.